Państwo Sprawozdawcy! Serdeczne gratulacje za ten program. Dzięki skali Horyzontu Europa nauka po raz pierwszy może odegrać rolę czynnika realnie sprawczego w budowie europejskich przewag konkurencyjnych. Działania programu trzeba wykorzystać do wzmocnienia unijnej bazy naukowej i technologicznej, sprostania globalnym wyzwaniom, zwiększenia nowoczesnej siły przemysłu europejskiego, gwarantując kombinację unijnych nakładów ze środkami prywatnego biznesu. Priorytetem powinno być włączanie w program państw członkowskich osiągających słabsze wyniki. Nie tylko polityka spójności decyduje o unikaniu podziału na Europę dwóch prędkości. Konwergencja wiedzy jest fundamentalna dla równomiernego rozwoju. Kluczem jest większa otwartość. Niezbędne jest zwiększenie międzysektorowej, interdyscyplinarnej, transgranicznej współpracy i tworzenie nowych sieci badań i innowacji. Takie warunki mogą sześciokrotnie zwiększyć nakłady na potencjał naukowy państw, które dziś dzieli dystans od innowacyjnych liderów Europy. Nie będzie innowacyjnej Europy bez impetu w badaniach nad zdrowiem, ochroną środowiska, bezpieczeństwem, jakością żywności, efektywnością energetyczną, wsparciem rozwoju sztucznej inteligencji służącej człowiekowi. Wszystkie działania Horyzontu Europa powinny być w synergii z innymi funduszami Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, polityką spójności, Europejskim Funduszem Społecznym Plus zgodne z regionalnymi strategiami inteligentnej specjalizacji badań. Polska chce tak działać.